Als Vorsitzender der Ad hoc Delegation für die Beziehungen zum Panafrikanischen Parlament habe ich heute Anlass, vielen Beteiligten Dank zu sagen.

Der zweite Dank geht an die beteiligten Institutionen. Wir haben es geschafft, in einem Hexalog also mit sechs Beteiligten eine Einbeziehung der beiden Parlamente zu vereinbaren. Die beiden Kommissionen haben zugestimmt, die beiden Parlamente sowieso, aber auch die beiden Räte.

Ja, es passiert noch viel Schlimmes in Afrika! Aber mein Eindruck ist vielleicht ist das Zufall dass seit der Verabschiedung dieser Gemeinsamen Strategie Afrika anders auf Putsche reagiert.

Wenn diese Partnerschaft auf gemeinsame Werte gegründet ist, dann müssen die Europäer auch reagieren, wenn die Afrikaner reagieren, wenn in Afrika etwas schiefgeht.